Nous n'ouvrons pas de débat, s'il vous plaît, chers collègues. Je vous donne 30 secondes mais, je vous avertis, ce sera 30 secondes, par courtoisie, parce que ce sont vraiment les derniers moments de la législature.